Herr Präsident!

gab, auch die Erfahrung gemacht, dass es vor allen Dingen darum geht, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten entscheidend zu verbessern. Da geht es ganz einfach darum, Präventivmaßnahmen miteinander abzustimmen.

Das Hauptaugenmerk muss deshalb auf eine länderübergreifende Zusammenarbeit gelegt werden, denn Naturkatastrophen machen nicht an Grenzen halt.